Ceci étant dit, bonjour, Monsieur le Premier ministre, bonjour, Monsieur le Président, bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. Aujourd'hui, la Belgique, présidente de l'Union ou pas, d'ailleurs, a toujours placé très haut son ambition européenne et communautaire.

de l'interpréter en chef d'orchestre, et force est de constater que cette mélodie a connu quelques couacs, ces six derniers mois, entre ses principales têtes d'affiche, je dirais. Sur ce volet institutionnel, l'important pour vous est d'affiner la mélodie pour que ce triumvirat apprenne à mieux travailler ensemble et en bonne intelligence avec les États membres. À travers son efficacité, c'est bien évidemment toute la crédibilité de l'Europe qui est en jeu ici. Et l'exemple, le contre exemple je devrais dire, le plus symbolique, c'est le couac de Copenhague.

L'Europe a besoin d'une voix, d'une position et, cette fois, d'objectifs chiffrés. C'est un autre débat, je le sais, mais il est essentiel et, d'ailleurs, vous l'avez rappelé. En dehors de cela, les figures et les priorités sont imposées par la crise régulation financière, gouvernance économique, retour à la croissance, ce qui m'amène au débat sur les perspectives financières, les moyens de notre action, les moyens de la relance, les moyens de la croissance. Je voudrais dire, Monsieur Leterme, et je conclurai par cela, que les Belges n'attendent pas la proposition de la Commission pour faire preuve d'ambition et de fermeté sur les principes. On ne fait pas de croissance avec des économies seulement. Il serait dramatique, et même suicidaire, que la crise serve d'alibi pour fermer un peu plus les robinets. Une Europe ambitieuse, et ce sont vos premiers mots, Monsieur le Président, c'est une Europe qui, là aussi, met l'imagination au pouvoir.